Señora presidenta. Buena respuesta, señor Mato, ante determinadas apreciaciones que no merecen otras cosas.

Es algo técnico, sí, pero fundamental para tomar determinaciones.

2000. Hubo una reforma en 2008 y ahora la política pesquera comunitaria requiere que haya una adaptación, especialmente para articular en esa recopilación todo el asesoramiento científico de apoyo, que es un elemento sustancial para conseguir un gran objetivo de la PPC, el rendimiento máximo sostenible. Por lo tanto, necesitamos una recopilación de datos adecuada, una buena gestión de estos datos y su uso para conseguir esos grandes objetivos de la PPC que sin esto no sería posible —conseguir los objetivos del rendimiento máximo sostenible— o, por ejemplo también, toda la recopilación de datos que nos van a dar los planes de descarte, que van a proporcionar datos nuevos muy interesantes.